Sui giornali si parla di La Valletta oggi una città e un paese che ho imparato ad amare in questo semestre come di una seconda Tripoli. Questo è un atto d'accusa, è una vergogna, al centro di tutti i traffici di armi e di quant'altro fra Italia e Libia, il peggio che ci sia. Siete coinvolti e non vi siete fatti mancare neppure i traffici delle ONG che favoriscono i traffici dei clandestini, come denunciato ultimamente persino dalla guardia libica.